Señor Presidente. Señor Ministro, tras la tragedia del Rana Plaza, la que era Alta Representante, la señora Ashton, y el Comisario De Gucht, pidieron a las empresas europeas que promoviesen mejores estándares de salud y seguridad en las fábricas en Bangladés. Se basaron para ello en las directrices sobre responsabilidad social corporativa. Habían muerto más de mil personas en una fábrica que forma parte de la cadena de valor de las empresas europeas y ustedes seguían pidiendo el cumplimiento de unas recomendaciones que dependen de la voluntad de las empresas eso es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Señores de la Comisión, ¿podemos seguir hablando de responsabilidad social corporativa cuando empresas como Benetton o Inditex se niegan a indemnizar a las víctimas? Hay que cambiar la normativa. Necesitamos urgentemente un mecanismo vinculante para que esta responsabilidad sea formal y punible por vía civil y por vía penal. Ya está en marcha un mecanismo así en la ONU, a pesar de que la Unión Europea —su representante allí— quiso bloquear el proceso.